Doresc să îl felicit pe domnul Tannock pentru acest raport comprehensiv referitor la acest no man's land apropiat de limita sudică a Uniunii Europene.

Tratamentele inumane, execuțiile sumare, răpirile și violurile, înrolarea forțată a copiilor și discriminarea femeilor sunt o constantă a vieții cotidiene. Susțin cererile adresate Comisiei de a și intensifica efortul deja consistent pentru evitarea unei catastrofe umanitare și geopolitice, dar mai ales solicit includerea în strategia UE pentru Sahel a protejării femeilor și promovării egalității de gen.